Hvala lepa. Me veseli, da vas to tako skrbi. Nenazadnje ste imeli tudi možnost sodelovati pri davčni zakonodaji kot del vlade, pa ste seveda se odločili drugače. Danes trdite, kako je to dobra odločitev bila morda, čas bo pokazal. Torej, kar se tiče davkov, ne, smo bili soočeni s tem vprašanjem že, preden je bila vlada sploh sestavljena. Ta vlada ni imela, kje, sto dni miru. Ta vlada je imela minus štirinajst dni miru vsaj, pa pa še kaj več. Torej, v teh dveh mesecih, kar je vlada sestavljena, kar deluje, seveda celovite davčne reforme ni bilo moč pripraviti, to pa zato, ker se ker že beseda reforma pove, da je to zahteven proces in ga je treba pripravljati v sodelovanju tudi z vsemi socialnimi partnerji, in se ga, ne da narediti narediti čez noč. To, kar ste naštevali prej o nepremičninskem zakonu, je seveda spet, ena delovna verzija, ki je, prišla v javnost in potem je to primerno za nabiranje političnih točk. Veste, če bi tudi v preteklosti, odkar ta država obstaja, se pogovarjali samo na delovnih osnutkih, na osnovi delovnih osnutkov, potem, ne vem, kako bi to bilo. Zdaj, kar, kot pravite, da bo gospod Akrapovič da bi dvignil dvaintrideset milijonov prihodka, kolikor sem bral, jih niti nima, da bi to naredil. In ravno te izjave tudi podjetnikov so so povzročile takrat vihar v kozarcu vode in to je bilo zelo primerno takrat za razpihovanje takšnih in drugačnih strahov. Dejstvo je, da davek na nepremičnine ni neka nova zadeva, veliko vlad se ga je že trudilo, uvesti. In danes seveda tukaj ne želim in niti ne morem govoriti o vseh davčnih stopnjah tega davka, kdo bo več obdavčen, kdo bo manj, ker je ta davek še v fazi priprave in mora biti tudi, obravnavan v sodelovanju vseh deležnikov, ki sodelujejo zraven. Tako da, naj vas ne skrbi, da bi se lotili kakšnega ukrepa čez noč. To, da bodo pa nekateri, ko smo spet slišali, da bodo ob hiše pa ne vem kaj vse smo slišali, to je pa spet neko strašenje, ki smo mu priče, ja, ne z vaše strani, ampak bilo pa je v javnosti. Tako da, Ko bomo pripravili zadeve tako daleč, bomo seveda v sodelovanju z vsemi to reševali. So pa tudi je pa tudi študija OECD povedala, da, Slovenija odstopa od povprečja Evropske unije glede nadpovprečne obremenitve dela. In, v tem delu je zagotovo prostor za izboljšave in tudi tukaj bomo naredili maksimalen napor, da bo davčno breme porazdeljeno tako, oziroma čim bolj pravično. Ko bomo imeli predlog pripravljen tako daleč, bomo seveda z njim šli v javnost, ne, tako kot se je zgodilo zdaj, ko je pač, se, v javnosti pojavila neka delovna verzija, ki, pač ne nakazuje tistega, k čemur težimo, in potem, je spet so spet lahko viharji v kozarcu vode. Hvala lepa.